Das von der EU geplante so genannte Mikrofinanzierungsinstrument wird ja nicht neu finanziert, sondern die Gelder sollen aus dem PROGRESS Programm kommen. Wie soll in diesem Zusammenhang verhindert werden, dass das neue Instrument zu Lasten bereits früher beschlossener Beschäftigungs und Sozialprogramme geht?